Aș vrea să revin aici asupra unor puncte pe care le am abordat în unele dintre amendamentele depuse împreună cu colegul Bernd Posselt, amendamente care au trecut cu succes în Comisia pentru afaceri externe. În primul rând, aș vrea să reiterez speranța că negocierile pentru aderare cu Croația se vor încheia în prima jumătate a anului 2011, așa cum a fost anunțat în programul președinției ungare. Din acest punct de vedere, ar fi un gest simbolic pentru că s ar întâmpla asta la 20 de ani de la declararea independenței față de fosta Republică Iugoslavă. O asemenea încheiere a negocierilor ar fi, pe de altă parte, un semnal foarte puternic dat celorlalte state candidate din Balcani, în contextul în care, așa cum se știe, capacitatea de atracție a Uniunii pare în recul. În fine, aș vrea să subliniez determinarea autorităților croate de a lupta împotriva corupției și a crimei organizate. E semn că, așa cum am observat și altă dată, corupția nu e o fatalitate dacă există voință politică.